Orbán, qui est le premier antisémite européen et qui a tenu des propos irresponsables sur le peuple juif. En ce qui concerne Gaza en particulier, ce territoire a été victime de trois guerres en moins de six ans, vit sous blocus israélien depuis plus de dix ans.

C'est contre cela que manifestent les Palestiniens qui vivent à Gaza, et la seule réponse israélienne a été de tirer à balles réelles sur des manifestants non armés. La réaction, encore une fois israélienne, n'est ni légitime ni acceptable, elle est illégale. Je tiens ici à rendre hommage aussi à la société civile israélienne comme l'ONG B'Tselem qui demande aux soldats israéliens de ne pas tirer. Je demande aux Européens d'être aussi courageux que la société civile israélienne et de prendre des sanctions à l'égard des politiques israéliennes.